Într adevăr, Republica Centrafricană a fost aruncată într un haos deplin, care favorizează încălcările sistematice și grave ale drepturilor omului, mai ales de când rebelii din coaliția Seleka au preluat puterea, prin lovitura de stat armată din 24 martie. Într o impunitate totală, bandele Seleka au comis crime, au torturat partizani ai fostului președinte, au violat femei, au jefuit localități întregi. O jumătate de secol de instabilitate, culminând cu aceste atrocități, a împins întreaga populație în chinurile foametei, iar statul centrafrican a ajuns în pragul dezintegrării, într o reeditare dezolantă a scenariului somalez. De aceea, este nevoie urgentă de o intervenție militară internațională, pentru pacificarea țării și pentru stoparea amenițării jihadiste din nord. Pentru a putea acorda suportul umanitar, atât de necesar, și pentru a putea demara efortul de reconstruire a statului centrafrican, trebuie, cu prioritate, să fie consolidate mandatul și efectivele misiunilor multinaționale de menținere a păcii și de asistență pentru Republica Centrafricană.